Il faut commémorer cette grande victoire de la France et de ses alliés pour laquelle 1,4 million de soldats français ont donné leur vie.

Je veux rappeler avec force ma vérité sur cette terrible guerre qui n'est pas la pseudo vérité colportée par le président Macron. Ce n'est pas le nationalisme des combattants français et de leurs alliés qui a provoqué la guerre, mais l'impérialisme du Reich allemand. Ce sont des empires qui ont provoqué les deux guerres mondiales et des nations qui ont défendu leur liberté et la liberté du monde.

le nationalisme, c'est le moteur du droit des peuples à disposer d'eux mêmes.